Señora Presidenta, los diputados socialistas hemos dicho reiteradamente que hay que combatir el social e impedirlo con toda determinación, porque, además de la injusticia y la discriminación que sufren los trabajadores extranjeros, se crea un ambiente de rechazo a estos trabajadores que alimenta el discurso político de los xenófobos y racistas ―como acabamos de escuchar no hace mucho rato―.

Sabemos también unánimemente que la Directiva actual es insuficiente y que hay que cambiarla, y que una mera directiva de aplicación no es bastante. Pero las realidades nacionales son distintas, y hay diputados en mi grupo que aprecian que en sus países, habida cuenta de la legislación nacional, se dé este pequeño paso adelante, que hay que favorecer. Otros, en cambio, pensamos que es preferible intentar la segunda lectura y volver a recordar, señor Comisario, que estamos pendientes de lo que le pedimos al señor Barroso una nueva directiva sobre los trabajadores desplazados, porque esta que tenemos no es suficiente para que haya igualdad de trato y aplicación de la legislación del